Vážený pán kolega Rübig, ja som presvedčený, že v našej krajine sme schopní aplikovať, povedal by som, európsku legislatívu rovnako rýchlo ako v ostatných krajinách Európskej únie. Obchodné registre v Slovenskej republike sú kvalitne evidované a sú kvalitne spracované a rovnako obchodný, ako aj živnostenský register je prístupný na internete. Prakticky je aktualizovaný každý týždeň pravidelne, takže som presvedčený, že Slovenská republika nebude mať žiaden problém v tejto oblasti.